În acest raport am analizat eficiența folosirii fondurilor de preaderare în două domenii, reforma justiției și lupta împotriva corupției, în state candidate și potențial candidate la Uniunea Europeană. Este vorba de Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo, Macedonia, Serbia și Turcia. Ne am uitat la reformele în justiție și cele privind combaterea corupției, pentru că acestea alcătuiesc esența statului de drept, iar statul de drept este baza unei democrații și este condiția esențială pentru o economie de piață funcțională. Sistemul judiciar trebuie să fie complet independent, previzibil, eficient și corect, pentru a garanta că oamenii și comunitatea de afaceri au încredere în justiție.

Țările candidate și potențial candidate la Uniune trebuie să facă mai multe lucruri. O să enumăr câteva dintre ele în ceea ce privește reforma justiției și, mai ales, previzibilitatea justiției, foarte importantă pentru investitori și mediul de afaceri trebuie să asigure judecarea proceselor într un timp scurt

trebuie să introducă o distribuție aleatorie a cazurilor în toate instanțele de judecată, astfel încât să poată fi evitate aranjamentele

trebuie să prezinte, în ceea ce privește lupta împotriva fraudei și corupției, cazuri și rezultate concrete ale anchetelor și ale deciziilor judecătorești. Țările candidate și potențial candidate trebuie să demonstreze că sunt pregătite să își asume responsabilitățile acestui statut de membru al Uniunii. Asta înseamnă că reformele judiciare și combaterea corupției trebuie să fie completate până la data aderării și toate măsurile implementate. Sigur că dorim ca acestea să fie implementate în mod ireversibil. De aceea capitolele justiție și anticorupție se deschid acum, primele, pentru că și Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că acestea sunt vitale și sunt și cele mai grele. În prezent, regret că în cele mai multe din aceste țări există o lipsă de voință politică majoritară pentru a pune în practică schimbări reale în combaterea corupției și a crimei organizate și pentru un sistem judiciar complet independent și eficient. De asemenea, regret că nivelul de asistență preaderare investit în reforma judiciară și măsurile anticorupție nu reflectă prioritățile stabilite chiar de Comisia Europeană.